leggja til að tekin verði frá sæti næst inngangi í salinn fyrir formennina en þeir dragi innbyrðis um þessi sæti skoðast þau afbrigði samþykkt ef enginn hreyfir andmælum samkvæmt þessu hefur álfheiður ingadóttir sæti fjörutíu og fjögur gunnar bragi sveinsson sæti átta illugi gunnarsson sæti tuttugu og þrjú magnús orri schram sæti tuttugu og tvö og margrét tryggvadóttir